Vážená pani predsedajúca, aj ja sa chcem poďakovať spravodajcovi a všetkým spoluspravodajcom, ktorí pracovali na uvedenej správe, pretože téma obehového hospodárstva je veľmi aktuálna a potrebná. Pre väčšinu ľudí ostáva myšlienka obehového hospodárstva abstraktným, ak nie úplne vzdialeným pojmom. Svedčí o tom aj štatistický údaj, ktorý udáva, že viac ako 60 odpadu sa nerecykluje.

Ľahko sme si osvojili model urob, spotrebuj, zahoď. Obehové hospodárstvo je model produkcie a spotreby, v rámci ktorého sa veci bezhlavo nevyhadzujú, ale sa zdieľajú, požičiavajú, opätovne využívajú, opravujú a recyklujú dovtedy, pokiaľ sa to dá. Dnes na odpad vyhadzujeme výrobky z dreva, textilu, skla, plastov, ale aj stavebný materiál, železo, prakticky všetko, čo už z akéhokoľvek dôvodu nepotrebujeme pre vlastnú potrebu. Z tohto dôvodu je nanajvýš potrebné, aby budúca kohézna politika mala aj stimulačný aspekt pre obehové hospodárstvo tam, kde sa bude aj reálne uplatňovať. To znamená, že do tohto prechodu musia byť integrálne zapojené miestne a lokálne orgány. Dnes už poznáme viacero svetlých príkladov, kde to boli práve malé obce, ktoré vytvorili vlastnú lokálnu stratégiu obehového hospodárstva a stali sa energeticky nezávislými. Chcem tým podčiarknuť fakt, že obce či miestne zastupiteľstvá majú znalosti, know how, ktoré skutočne fungujú. Preto musia byť priamo zapojené do vytvárania stratégií udržateľného a regionálneho rozvoja a na druhej strane musia mať dostatok priestoru a finančných možností na vytváranie vlastných rozvojových stratégií obehového hospodárstva. Obehové hospodárstvo nie je samoúčelné. Prináša výhody vo forme kvality životného prostredia, zvyšuje bezpečnosť dodávok surovín, zvyšuje konkurencieschopnosť, prináša inovácie, rast a vytváranie nových pracovných príležitostí. Spotrebiteľom ponúka trvácnejšie a kvalitnejšie výrobky, ktoré šetria ich peniaze a zvyšujú kvalitu života. To všetko by sme mali mať na pamäti, ak budeme schvaľovať rozpočet po roku 2020, aby politika súdržnosti a obehové hospodárstvo išli ruka v ruke, aby sa navzájom dopĺňali.